Aber gerade das Programm ist eigentlich auch wichtig, vor allem zu fokussieren auf die Länder, wo jetzt die Flüchtlingsströme herkommen. Glaubt er, dass diese Diskussion jetzt in Kenia möglich ist und dass wir hier alle Unterstützung den Ländern geben, um den Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat bleiben zu können?